Ker je za tema zanimiva, vseeno bi predlagal, da se po tem našem členu dvesto šestinštirideset opravi splošna razprava v državnem zboru, pa da vidimo, mogoče bomo še kaj kaj več izvedeli. Hvala lepa.